Signora Presidente, onorevoli colleghi, il mondo delle telecomunicazioni sta cambiando velocemente. Abbiamo connessioni più prestanti, la concorrenza è sempre più complessa, vi è convergenza di reti fisse e mobili ed è esplosa la domanda dei dati senza fili. Oggi, in risposta a questi significativi cambiamenti strutturali, ci apprestiamo a varare un codice europeo delle telecomunicazioni. Però, se da una parte dobbiamo incoraggiare gli investimenti nelle reti ad elevata capacità, dall'altra dobbiamo assicurare una maggiore competitività dei mercati, abbassando i prezzi e alzando la qualità dei servizi rivolti a consumatori e imprese. Sono felice che siano state accolte diverse delle nostre richieste che vanno nella direzione di tutelare maggiormente gli utenti. Prima fra tutti l'abbattimento dei costi delle chiamate internazionali tra paesi dell'Unione europea. Queste tariffe non sono affatto collegate ai reali costi sostenuti dai fornitori. Per questo abbiamo chiesto che qualsiasi differenza di prezzo tra le chiamate nazionali e le chiamate intraeuropee venisse eliminata. Purtroppo, questa richiesta è stata accolta solo in parte, però, è importante che sia stato fissato un tetto massimo di 19 centesimi al minuto per le chiamate intraeuropee. Questo, per esempio, in Italia significherà un abbassamento quasi della metà del prezzo di queste chiamate. Spero che i consumatori si renderanno conto di questo cambiamento e che questo sia il primo passo per un abbattimento completo del costo delle chiamate intraeuropee. Altri successi importanti per la tutela dei consumatori sono le bollette più trasparenti, in modo tale che in bolletta sia fatta esplicita dichiarazione di chi sono i fornitori e della durata dei servizi che poi vengono addebitati, in modo tale che sia chiaro che cosa stiamo pagando. Il cambio di operatore sarà più facile, perché mantenere lo stesso numero e quindi la portabilità è un elemento chiave della libertà di scelta da parte dei consumatori e dell'effettiva concorrenza. Quindi un nuovo numero dovrà essere reso disponibile entro un giorno lavorativo e ci dovranno essere dei rimborsi proporzionati ai ritardi subiti. Tempi certi per il trasferimento della linea, in modo tale che sia concordata con l'utente e sia fatta nel momento in cui si è deciso. Infine, è importante che sia stato intensificato il sostegno agli utenti con disabilità, per esempio, garantendo l'accesso a tutte le informazioni contrattuali e ai servizi d'emergenza.